þessi samningur var undirritaður i genf í sviss tuttugasta og fimmta nóvember tvö þúsund og átta samhliða er leitað heimildar til þess að fullgilda landbúnaðarsamning sömuleiðis milli íslands og lýðveldisins kólumbíu sá samningur var undirritaður sama dag samningaviðræðum um fríverslunarsamninginn og um landbúnaðarsamninginn lauk í júní tvö þúsund og átta og þessar viðræður sem voru ekkert sérstaklega erfiðar tóku um það bil eitt ár þessi samningur við kólombíu er mikilvægur til þess að bæta aðgang fyrirtækja í efta ríkjunum að markaðnum í kólombíu samningurinn mun draga úr eða í sumum tilvikum afnema algjörlega

og hann mun því bæta samkeppnisstöðu fyrirtækja í efta ríkjunum innan kólombíu við gerð þessa samnings var ekki eingöngu litið til umfangs núverandi viðskipta það var líka litið til þeirra tækifæra sem kunna að skapast í framtíðinni þar sem samningurinn ryður úr vegi hindrunum fyrir fyrirtæki í efta ríkjunum sem hafa áhuga á að sækja fram á þessum

þar hefur verið fátækt ríkjandi og þar hefur verið sundrung og óöld en í tíð núverandi forseta uribes hafa stjórnvöld gert það sem þau geta til þess að koma á friði í landinu það liggur sömuleiðis fyrir að í því skyni hafa þau notið alþjóðlegrar ráðgjafar og meðal annars lagt sig í líma um það að fara eftir öllum þeim samningum og sáttmálum sem tengjast sameinuðu þjóðunum um mannréttindi til dæmis og um frið þess vegna held ég frú forseti eins og þegar er hægt að lesa um kólumbíu í erlendum ritum að það sé líklegt að efnahagur landsins haldi áfram að blómgast hann hefur reyndar miðað við mörg grannríkin vaxið og eflst hraðar en í öðrum löndum á svipuðum slóðum og þess vegna tel ég að þarna sé um að ræða land sem við eigum að reyna að efla okkar tengsl við eins og hægt er þessi breyting sem hefur orðið á efnahag kólumbíu birtist meðal annars í því að útflutningur héðan til kólumbíu hefur aukist á síðustu árum hann hefur frá árinu tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og níu nánast fimmfaldast við skulum vona að þessi þróun haldi áfram og við höldum áfram að selja meira til kólombíu og það má gera ráð fyrir því að eftir því sem hagur heimamanna blómgast muni þeir leggja sig fremur eftir því að kaupa ýmsar vörur sem þeir hafa verið að fá héðan þetta eru vörur sem á þeirra mælikvarða heimamanna eru lúxusvörur þetta eru sjávarútvegsvörur og ég held þess vegna að hér sé eftir nokkru að slægjast fríverslunarsamningurinn við kólumbíu kveður á um lækkun eða niðurfellingu tolla á iðnaðarvörur sjávarafurðir og unnar landbúnaðarvörur þannig munu tollar á öllum helstu sjávarafurðum og iðnaðarvörum frá íslandi falla niður frá þeim tíma þegar samningurinn tekur gildi eða á fimm til tíu ára tímabili sérstakrar aðlögunar tollar við innflutning á sjávarafurðum til kólumbíu eru fyrir gildistökuna það er áður en alþingi hefur veitt sína heimild á bilinu fimm til tuttugu prósent þannig að það ætti engum manni að dyljast að með niðurfellingu þessara tolla skapast nýjar forsendur fyrir aukin

hann inniheldur auk ákvæða um vöruviðskipti

landbúnaðarsamningurinn milli íslands og kólumbíu er viðbótarsamningur og hann gerður með vísan til fríverslaanrsamninngs efta ríkjanna og kólumbíu auk fríverslunarsamningsins myndar landbúnaðarsamningurinn hluta fríverslunarsvæðisins ásamt slíkum samningum sem eru þá annars vegar milli noregs og kólumbíu og hins vegar milli sviss og kólumbíu

gunnar bragi sveinsson sem kemur úr skagafirði mun gleðjast yfir því að tollar á lifandi hross munu sömuleiðs falla niður frá og með gildistöku samningsins

falla að fullu niður að loknum tíu ára aðlögunartíma ég legg svo til virðulegi forseti að þegar þessari umræðu lýkur verði